Panie Przewodniczący! Transport jest fundamentem naszej gospodarki i społeczeństwa. Przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Rozwój tej dziedziny gospodarki musi być jednak zrównoważony i powiązany ze współpracą międzynarodową. Europejskie zarządzanie infrastrukturą i systemami transportowymi powinno mieć na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności całej Unii Europejskiej, a to można osiągnąć jedynie przez wyeliminowanie skutków, które ograniczają swobodny przepływ transportu między państwami członkowskimi. W swojej opinii w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu zwracam uwagę przede wszystkim na konieczność przejścia na technologie oparte na napędzie paliwami niekopalnymi, które w mniejszym stopniu odpowiadają za emisje szkodliwe dla powietrza, na konieczność ograniczenia zużycia energii i paliw, poprzez promowanie ekologicznej jazdy pojazdami czy zastosowanie technologii oszczędnych przy spalaniu, na wspieranie badań przyspieszających wprowadzanie eko innowacji i nowych technologii w transporcie. Bardzo istotnym elementem jest również rozwój infrastruktury w nowych krajach członkowskich, w tym infrastruktury drogowej, co powinno być uwzględnione w wieloletnich planach finansowych.